Malgré les difficultés, c'est un nouveau souffle dans l'engagement de l'Union sur ce sujet, notamment au vu des difficultés et des enjeux régionaux et globaux. Le Quartet a rendu son rapport. J'aimerais moi aussi, à cette occasion, formuler quatre remarques. Premièrement, je tiens à saluer la démarche adoptée et la justesse des recommandations formulées. Elles constituent des bases nécessaires et concrètes pour instaurer un climat minimal de confiance et d'apaisement assorti d'objectifs clairs pour une réelle reprise des négociations entre Israël et les autorités palestiniennes.

il faut maintenant des actions concrètes pour cautionner le processus.

Nous le savons, ce rôle peut être à double tranchant, mais sur certaines questions spécifiques, propices à créer des conditions pour une reprise des négociations, le Quartet pourrait peut être réfléchir et formuler des recommandations. Troisièmement, je crois qu'il y a aussi un signal clair à donner en direction des jeunes. Des deux côtés, il y a une jeunesse qui grandit dans l'insécurité au milieu des incitations à la violence et à la haine. Ici, l'Union européenne peut donner des chances concrètes aux jeunes de comprendre qu'il existe d'autres options, d'autres moyens et un autre avenir pour leur pays. Tous les projets qui promeuvent la mobilité de ces jeunes contribuent je l'espère à l'objectif de paix. Enfin, en tant qu'Union européenne, nous comprenons la peine causée à chaque nouvelle victime de ce conflit. Nous essayons de comprendre les points de vue et les demandes israéliennes et palestiniennes. Je pense que les parties au conflit, par le biais d'un suivi, pourraient aussi nous montrer qu'elles comprennent nos inquiétudes les inquiétudes de l'Union européenne et des pays voisins car même si nous savons que la résolution du conflit n'amènera pas de solution à tous les problèmes de la région méditerranéenne, nous sommes aussi conscients qu'un certain nombre de blocages et le manque d'intégration de la région sont liés à ce conflit.